Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, yo también quiero unirme a las voces de felicitación a la señora Paliadeli por el excelente trabajo que ha hecho. Creo que hoy podemos decir, después de votar este informe, que va a culminar con éxito una nueva apuesta por el europeísmo, y creo que, en los tiempos que corren, no es baladí que apostemos por el europeísmo. Yo creo también que la decisión de los Estados y de la Comisaria y de la Comisión, en el sentido de situar el Sello de Patrimonio Europeo en el ámbito de la Unión Europea, va a contribuir a aumentar su visibilidad, su prestigio, su credibilidad, pero también va a reforzar los ideales arraigados de cohesión y de solidaridad entre los ciudadanos europeos. Este sello es un paso importante hacia la construcción de Europa porque va a acercarnos y acercar a todos los ciudadanos a nuestra historia común.

Yo creo que lo que vamos a hacer con este Sello de Patrimonio Europeo también va a ayudar a las generaciones más jóvenes para que entiendan las ideas, lo que había detrás de los padres fundadores de esta Unión Europea, para que vean que esta Unión Europea, esta construcción de Europa que estamos haciendo es un proceso y que, como todos los procesos,

Yo creo que, en este sentido, la Unión Europea va a ser lo que los ciudadanos y las ciudadanas queremos que sea. Por eso, animo a que trabajemos juntos.

¡Por descontado! Pero, sobre todo, por lo que tenemos que apostar es por la historia común, y darla a conocer.